Știți foarte bine, Consiliul care v a desemnat este un Consiliu divizat. A convenit în cele din urmă asupra unui pachet global de numiri, pentru a obține un compromis după negocieri lungi și dificile. De altfel, regret că echilibrul dintre estul și vestul Uniunii Europene nu este reflectat în acest pachet și sper, totuși, că va fi parțial restabilit odată cu atribuirea portofoliilor importante în viitorul colegiu.

Există o singură nominalizare a dumneavoastră pe baza angajamentelor pe care le ați luat în fața noastră. Azi, căutăm o majoritate care să permită Europei să avanseze și să răspundă așteptărilor foarte clar exprimate în timpul alegerilor. Ideea de Spitzenkandidat de a alege Președintele Comisiei Europene prin votul tuturor cetățenilor europeni nu a fost dusă până la capăt. Acest Parlament va trebui să o facă până la sfârșitul acestui mandat și mă bucur că vă asumați ideea unei conferințe pentru viitorul Europei, care să desăvârșească acest proces de democratizare. Europenii trebuie să știe că în aceste ultime zile, negocierea purtată cu dumneavoastră de către grupuri politice proeuropene a avut la bază o platformă politică comună a acestor grupuri. Dacă veți fi aleasă, această platformă ar trebui să ne ofere un cadru de lucru comun și transparent între Parlament și Comisia Europeană, cu obiective clar asumate pentru următorii 5 ani. Grupul nostru este gata să vă susțină, în măsura în care vă asumați independența și forța de propunere pentru reînnoirea Europei. Cu cât angajamentele pe care le luați azi sunt mai clare și sunt împărtășite de o majoritate proeuropeană puternică, cu atât mai mult vom fi capabili să construim pentru cetățenii europeni o Europă care să redea încredere și speranță. Înainte de alegeri, a fost anunțat un mare val antieuropean, care ar fi copleșit acest Parlament și ar fi pus Europa în mare dificultate. Ei bine, acest tsunami nu a avut loc, iar forțele proeuropene sunt puternice în acest nou Parlament. Însă nu mai trebuie să dezamăgim milioanele de europeni care au spus da acestei Europe. Ei se așteaptă ca aceasta să apere statul de drept fără ezitare. Nu putem dezamăgi milioane de tineri care au venit să voteze și au lansat un apel pentru luptă împotriva schimbărilor climatice, pentru locuri de muncă decente pentru generația lor. Nu trebuie să dezamăgim milioane de antreprenori, salariați și agricultori, care se așteaptă ca Europa să devină o oportunitate reală într o lume deschisă, o Europă care să construiască o economie în slujba oamenilor, în măsură să integreze ecologia, echilibrul climatic, durabilitatea, dar și noile tehnologii și strategia digitală, ca pe niște oportunități și nu constrângeri. Piața internă trebuie să fie scoasă din logica cifrelor și a birocrației și să genereze bunăstare pentru oameni. Dar, mai presus de toate, așteptăm de la dumneavoastră, doamnă Ursula von der Leyen, o conducere europeană și proeuropeană reală. Europa nu este doar administrație, ci este în primul rând o ambiție politică, o ambiție a cetățenilor. Dacă veți fi confirmată de acest Parlament, ceea ce eu vă doresc, veți auzi adesea în jurul dumneavoastră explicații și argumente care să vă convingă că multe schimbări nu sunt posibile și, totuși, va trebui să le faceți posibile.